Doresc să felicit raportorul, pe dl Klinz, pentru munca deosebită depusă la acest raport și să fac următoarele precizări propunerea Comisiei de simplificare și ameliorare a Directivei privind prospectul conferă un nivel mai bun de protecție investitorilor și furnizează acestora informații suficiente și adecvate. Pașaportul unic, odată înregistrat și aprobat de autoritatea competentă într un stat membru, este valabil pe orice piață din Uniunea Europeană. Consider că, în vederea reducerii birocrației, este nevoie de un cadru juridic adecvat pentru a elimina incertitudinea în ceea ce privește înștiințarea statului gazdă. De asemenea, prin eliminarea sarcinilor inutile care afectează întreprinderile, putem reduce costurile nejustificat de mari, precum și povara administrativă, cu 25 până în anul